Soll ich Ihnen jetzt vertrauen? Das ist aus meiner Sicht ein wenig zu viel verlangt. Solange es keine Vorschläge, keine Klarstellungen gibt, wie denn das dann wirklich in der Praxis ausschaut, können Sie doch nicht von uns verlangen, dass wir uns schlicht und ergreifend auf Ihr Wort verlassen, auf eine kursive Darstellung, was vielleicht jetzt am Vorschlag verändert oder verbessert wird! Solange hier nicht etwas Konkretes vorliegt, können wir darüber nicht reden. Es ist ja kein Wunder, dass dieses Thema so hochemotional abgehandelt wird.

Erstens Warum haben wir für Lkw Fahrer strengere Regeln ohne große Schlupflöcher für die Airlines? Warum werden von Studien, die vorgelegt werden, nur jene akzeptiert und referiert, die im Interesse der Airlines argumentieren? Und warum freuen sich die Airlines so über Ihren Vorschlag genauso wie über den Vorschlag über die Passagierrechte? Ermüdungswirkungen sind in der Wissenschaft ein lang untersuchtes Thema. Schichtarbeit, Monotonie, unregelmäßige Beginnzeiten, Beginn in der Nacht, Ende in der Nacht führen zu und das ist nachgewiesen erhöhten Unfallgefährdungen! Herr Kommissar, wenn Sie das ignorieren, dann, finde ich, gehen Sie einen sehr gefährlichen Weg in diesem Haus. Wir können und wir müssen belegen, dass wir im Interesse der Bürgerinnen handeln und nicht von isolierten pressure groups die hier aber auch sehr intensiv gearbeitet haben.